Myślę, że przeregulowanie może tylko wolontariatowi i stowarzyszeniom bo tak w Polsce funkcjonuje ochotnicza straż pożarna zwyczajnie zaszkodzić.

Ja mam zaszczyt reprezentować Polskę i mogę powiedzieć, że w ciągu ostatnich trzech lat znacznie wzrosły nakłady. To są właśnie te decyzje i czyny wsparcia, i podkreślenie tego szacunku dla ochotniczych straży pożarnych.